Doresc să mulțumesc Comisiei pentru că, deși toți suntem acum preocupați de criză, Comisia își vede în continuare și de celelalte probleme și cred că Bulgaria este total îndreptățită să primească banii care i au fost promiși pentru dezmembrarea acestei centrale nucleare. Sunt un susținător al energiei electrice produse de centralele nucleare și nu cred că Europa va putea să și atingă țintele prevăzute în domeniul energiei curate fără construcția de centrale nucleare. Cred însă cu tărie că fiecare țară are dreptul să construiască centrale nucleare, dar noi, în Uniunea Europeană, consider că avem o responsabilitate colectivă, o solidaritate vizavi de tehnologiile care sunt alese în construcția acestor centrale nucleare.